Comisia a publicat pe 8 decembrie 2010 Strategia Uniunii Europene pentru regiunea Dunării și Planul de acțiune aferent, urmând ca acestea să fie adoptate de Consiliul European pe perioada Președinției ungare a Uniunii. Parlamentul European a contribuit la dezvoltarea strategiei, atât prin rezoluția sa din 20 ianuarie 2010, cât și prin activitatea Forumului pentru Dunăre din Parlamentul European și va rămâne un partener activ și pentru implementarea și actualizarea acesteia. Strategia Uniunii Europene pentru regiunea Dunării este rezultatul unor ample consultări la care au participat autoritățile locale, regionale și naționale, precum și reprezentanți ai societății civile, ai mediului academic și ai întreprinderilor.

Strategia reconfirmă importanța mobilității și a comodalității, a necesității de a investi în îmbunătățirea navigației și a interconexiunilor, în dezvoltarea porturilor multimodale și în utilizarea noilor tehnologii pentru ca Dunărea să fie mai puțin poluată, precum și pentru a accelera eliminarea blocajelor existente în calea liberei circulații a navelor. Finalizarea proiectelor TEN T aferente regiunii Dunării, dezvoltarea turismului, a infrastructurii energetice, prevenirea și combaterea dezastrelor naturale și a efectelor schimbărilor climatice, precum și schimburile culturale și academice vor aduce bunăstare în regiune. Având în vedere ecosistemele complexe și biodiversitatea din regiunea Dunării este important ca, în conformitate cu declarația comună privind dezvoltarea navigației interioare și protecția mediului în bazinul Dunării, să existe echipe integrate de proiect și soluții de tip câștig câștig atât pentru îmbunătățirea navigației, cât și pentru protecția mediului. Salutăm desemnarea, pe 3 februarie, a coordonatorilor acțiunilor prioritare și solicităm acestora să elaboreze programe de lucru și să identifice resursele financiare necesare, să îmbunătățească cooperarea dintre țări și regiuni pentru a trece imediat la implementarea strategiei. Statele membre își pot revizui programele operaționale și realoca fondurile neutilizate pentru proiectele prioritare pentru regiunea Dunării. De asemenea, prevederile viitorului cadru financiar multianual ar trebui să includă prevederi specifice strategiilor macroregionale. Închei, domnule președinte, spunând că, ținând cont de legătura dintre Marea Neagră și Marea Nordului prin Rin, canalul Main și Dunăre, solicităm extinderea Strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării către regiunea Mării Negre.